La domanda principale è qual è la strategia della Commissione per tentare di recuperare il danno che stiamo subendo? Gira voce che parte forte della strategia della Commissione sia quella di individuare, nella reazione su Boeing, una strategia chirurgica per andare a colpire con dazi gli Stati federali che dovrebbero essere strategici per la rielezione di Trump. Ma siamo sicuri che sia questa la strategia corretta?

Avremo il nemico dei nemici, costruito e corroborato dalla nostra strategia.

Rivediamo le regole di funzionamento del WTO, creiamo le condizioni perché si dialoghi con il nostro alleato naturale, cioè gli Stati Uniti, e non compensiamo sussidiando i nostri imprenditori. Non gli serve questo. Diamogli la possibilità di rimanere nel mercato più interessante per noi europei, che è quello statunitense.